Faptul că partea rusă și a manifestat disponibilitatea de a se conforma regulilor internaționale ale comerțului nu este suficient. Rusia trebuie să își îndeplinească toate obligațiile OMC înainte de a putea să vorbim despre un nou acord. Astfel, introducerea sau prelungirea unor măsuri comerciale restrictive, de tipul interzicerii importurilor de animale din Uniunea Europeană, favorizarea producătorilor ruși în domeniul achizițiilor publice sau stabilirea unor taxe vamale la import pentru anumite tipuri de zahăr sunt practici ce contravin normelor OMC. De aceea, este imperativ ca noul acord să conțină prevederi legate de comerț și de investiții. În plus, noul cadru de negocieri cu Rusia trebuie să cuprindă un capitol relativ la energie, unul din punctele cele mai sensibile, dar și cele mai importante pentru Uniunea Europeană. Deși, pentru moment, negocierile pentru un capitol substanțial și obligatoriu din punct de vedere juridic se află în impas, Comisia Europeană trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a se asigura că principiile transparenței, liberei concurențe, reciprocității și nediscriminării în domeniul energiei vor fi respectate de Rusia.